Jawohl, sie war eine solche. Jawohl, sie war in bestimmter Form auch eine Notregierung. Sie hat eine bestimmte Not, nämlich den kompletten Zerfall, verhindert, aber gleichzeitig neue Not erzeugt.

Das, was man aus diesen Ziffern herauslesen kann, heißt Ohne eine Demokratisierung von Entscheidungsfindungen auf europäischer Ebene wird und kann es nicht funktionieren. Es kann insgesamt nur auf der europäischen Ebene funktionieren. Das ist die ganz große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Weil wir ja gleichzeitig sehen, dass wir Feuerwehren brauchen. Aber wir müssen auch wissen, dass wir immer nur Feuerwehren brauchen werden, wenn es uns nicht gelingt, die Großbanken zu zerschlagen, das Trennbankensystem einzuführen und die Eigenkapitalquoten so zu erhöhen, dass die Katastrophen, die eingetreten sind, nie wieder eintreten können.